Davanti ai 27 milioni di disoccupati, davanti alle nostre imprese in crisi, davanti al dramma di tanti imprenditori che si sono suicidati per la crisi, l'Europa chiude gli occhi e risponde ciecamente ai diktat di Berlino e usa la troika come braccio operativo. L'UE ha scaricato tutte le responsabilità del fallimento delle politiche economiche di questa Europa su alcuni paesi come Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro e per metterli in riga ha scatenato la troika che ha imposto folli misure di austerità culminate a Cipro con il prelievo forzoso di denaro dai conti correnti dei cittadini. In Italia, i governi Monti e Letta, amici della troika e soprattutto della Merkel, ma nemici degli italiani, per rispettare i maledetti vincoli europei hanno fatto il resto.

In Italia i disoccupati continuano ad aumentare, continuano ad aumentare le tasse e continua ad aumentare il debito pubblico.

E questa l'Europa che volete? Cari Commissari Rehn e Andor, è questa l'Europa che volete?

Non voglio quest'Europa! Ai cittadini si dica chiaramente che il sistema euro è fallito e i trattati vanno riscritti. Il tempo è scaduto, l'Europa è arrivata al capolinea, a maggio saranno i cittadini a scrivere in modo democratico il futuro della nuova Europa, la nuova Europa dei popoli.